flytja þetta mál álfheiður ingadóttir björn valur gíslason þór saari birgitta jónsdóttir og eygló harðardóttir lagt er til í frumvarpinu að fasteignaveðlán geti ekki orðið grundvöllur aðfarar í öðrum eignum lántaka en þeim sem veðréttindin taka til þess ber að geta að í þessu frumvarpi felst frávik frá þeirri meginreglu íslensks kröfuréttar að skuldari ábyrgist endurfjárkröfu með öllum eignum sínum öllum á hins vegar að vera ljóst með því bara að standa hér og hlusta á hávaðann sem berst hér inn frá austurvelli að aðstæður á íslandi eru mjög óvenjulegar hér í haust hrundi heilt bankakerfi og allar forsendur á bak við mikla skuldsetningu heimilanna brustu þetta frumvarp er samið meðal annars til þess að koma til móts við þessa stöðu

á lántaki jafnframt að vera laus undan persónulegri ábyrgð á greiðslu lánsins ef veðið hrekkur ekki til greiðslu þess þá skiptir ekki máli hvort veðsali er lántaki eða einhver annar aðili

atvinnuskyni þar með talin byggingaraðili frumvarpið nær til veðlána sem veitt eru með veði í fasteign sem ætluð er til búsetu og það skilyrði er sett að lántaki sé einstaklingur eins og margoft hefur komið fram hér í þingsölum er staða margra íslenskra heimila mjög erfið og má það meðal annars rekja til hruns bankakerfisins þetta hrun leiddi til hækkunar skulda heimilanna rýrnunar eigna minni tekna og skerts aðgangs að lánsfjármagni við núverandi aðstæður er því mikil hætta á að kröfuhafar sækist eftir auknum tryggingum eða geri fjárnám í óveðsettum eignum það getur ekki talist sanngjarnt þar sem mörg heimili hefðu efnt skuldbindingar sínar undir eðlilegri kringumstæðum hér er því möo um mikið hagsmunamál fyrir íslensk heimili að ræða ekki í andstöðu við eignarréttarákvæði stjórnarskrár þar sem stærstu lánastofnanir eru nú í eigu ríkisins auk þess sem lögin heimila íbúðalánasjóði að yfirtaka skuldabréf fjármálafyrirtækja sem tryggð eru með veði í íbúðarhúsnæði ég vil að lokum geta þess að þetta frumvarp gæti til lengri tíma litið orðið til þess að stuðla að vandaðri lánastarfsemi og hvetur til þess að lánveitingar taki mið af greiðslugetu lántaka ég legg til að þessu frumvarpi verði vísað til allsherjarnefndar að lokinni umræðu hér í þingsal